herra forseti það eru hefðir sem skipta hér heilmiklu máli og hvernig þeir hlutir þróast það er án efa alltaf nokkuð einstaklingsbundið hvernig að þessum málum er staðið ég sem áhorfandi að því á langri tíð upplifði þetta þannig að á tíð langri valdatíð sterkra valdstjórna stjórnmálamanna eins og davíðs oddssonar og halldórs ásgrímssonar þróaðist þetta með mjög sérstökum hætti yfir í meira og meira einræði flokksformannanna það náði hámarki í frægu máli þegar einn maður tilkynnti öðrum eins og ég held að það hafi gerst að ísland ætlaði að styðja stríðið gegn írak við hittumst að sjálfsögðu iðulega til óformlegs pólitísks samráðs forustumenn núverandi stjórnmálaflokka eru ekki endilega færðar fundargerðir við punktum það hjá okkur en við sitjum þar ein og ræðum málin ég held að sá háttur verði aldrei afnuminn að menn hittast og eiga óformleg samskipti um eitthvað sem í gangi er en það sem skiptir öllu máli er að þar séu ekki teknar ákvarðanir menn líti ekki svo á sem upphefji góða stjórnsýsluhætti að mál eigi sér eftir sem áður alltaf sinn eðlilega farveg í gegnum ríkisstjórn til þingflokka og alþingi þegar eiginlegar ákvarðanir eru teknar þessu tvennu mega menn auðvitað ekki rugla saman